Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen! Wir reden heute darüber, dass ein Ausschuss in einem Eilverfahren beschlossen hat, die Europäische Union möge sogenannte Organisationen der Zivilgesellschaft direkt aus ihren Schatullen subventionieren. Ich habe bereits ein großes Problem mit dem Verfahren. Wie kann es sein, dass bei einem so wichtigen Thema kein Initiativbericht beschlossen wird, der ordnungsgemäß im Ausschuss beschlossen wird, zu dem es Änderungsanträge gibt und vor allem öffentliche Diskussionen? Sie haben sich dagegen für ein Hinterzimmerverfahren entschieden. Die Ausschussobleute haben sich zusammengesetzt, um im kleinen Kreis etwas zu beschließen, das das bisherige Fördersystem über den Haufen wirft. Mit ihrer Entschließung fordern Sie, ein besonderes Instrument einzuführen, um europäische Werte zu fördern, und zwar erstens finanziell und zweitens direkt. Es geht also Geld für diese Organisationen an Regierung und Parlament des jeweiligen Mitgliedstaats vorbei. Natürlich denken Sie bei diesem neuen Instrument an Ungarn und Polen. Dieses Haus und die Kommission beklagen, Polen und Ungarn hielten sich nicht an die viel beschworenen europäischen Werte. Ich sehe das genau anders herum Ungarn und Polen verteidigen die europäische Vielfalt. Sie kämpfen dafür, dass die Nationalstaaten erhalten bleiben. Sie kämpfen dafür, dass Dinge nicht aus dem fernen Brüsseler Elfenbeinturm regiert werden, sondern sie kämpfen für Subsidiarität. Sie sind die wahren Verteidiger Europas. Es ist mir völlig klar, dass das nicht in Ihren Plan passt. Sie wollen ein zentralistisch regiertes Einheitseuropa. Und Sie sind bereit, dafür alle Register zu ziehen. Sie wissen, dass Sie bei den Wählern dafür nie und nimmer eine Mehrheit haben. Aber ein anderes Volk wählen können Sie nicht. Deswegen versuchen Sie, einen Konsens zu fabrizieren. Sie wollen Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass dies undemokratisch ist. Es ist auch unliberal und verstößt gegen den Geist der Gewaltenteilung. Fällt Ihnen eigentlich nicht auf, wie lächerlich Sie sich machen, wenn Sie Orbán und auch den Polen vorwerfen, den liberal demokratischen Comment zu verletzen, während Sie die westliche Demokratie mit Füßen treten? Ich fürchte nicht. Denn Sie werden mir nicht zuhören. Ich kann Ihnen nur eine letzte Frage mit auf Ihren falschen Weg geben Wollen Sie nicht endlich Lehren aus dem Brexit ziehen? So, wie Sie es machen, sind Sie im Begriff, alles einzureißen, was Europa eigentlich ausmacht.